má kannski segja að í ræðu minni áðan hafi ég reyndar óviljandi verið að grafa gildru sem nokkrir þingmenn hafa síðan komið og stokkið ofan í þetta

þá á móti stjórnlagaþingi ég sagðist aldrei vera á móti stjórnlagaþingi ég sagði að við ættum að temja okkur ný vinnubrögð og fara yfir hlutina frá grunni skoða þetta allt saman ég get reyndar svarað síðustu spurningu

ég held að það sé alveg ljóst að við þurfum meiri tíma heldur en nokkra mánuði til þess að gera þetta almennilega eftir það sem við höfum horft upp á hér á undanförnu rúmu hálfu ári svoleiðis að já við skulum byrja á því að fara nú að gera eitthvað af viti í atvinnumálunum og skuldamálunum og hugum að stjórnlagaþingi á meðan en eyðum ekki öllum kröftum þingsins næstu vikurnar og mánuðina í það mál og gleymum eina ferðina enn þeim mikilvægu málum sem minnihlutastjórnin var nú einmitt mynduð til að sinna vegna þess að þá mátti ekki bíða í nokkrar vikur að taka á skuldavanda heimilanna og atvinnumálunum við töldum að það væri stórhættulegt ef það liði mánuður án aðgerða á þeim tíma síðan eru liðin tvö ár það eru að verða komin tvö ár bara núna eftir nokkra daga að hugsa sér það tvö ár það hefur ekkert gerst ekkert gerst að ráði þannig að við skulum ekki nota nokkra mánuði í viðbót í eitt